Doamnă Președintă, domnule Comisar, articolul 11 alineatul din Tratatul Uniunii Europene prevede că instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă. Consider că pentru ca dialogul respectiv să se desfășoare într un climat de transparență este necesară o bună funcționare a unui registru comun al organizațiilor și persoanelor care încearcă să influențeze procesele de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii Europene. Susțin înregistrarea obligatorie în ceea ce privește desfășurarea unor activități de lobby în instituțiile Uniunii Europene, așa cum s a menționat în Rezoluția Parlamentului din 8 mai 2008 și în decizia sa din 11 mai 2011. Solicităm Comisiei să prezinte până la sfârșitul lui 2016 o propunere legislativă de înființare a unui registru obligatoriu în temeiul articolului 352 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Este important ca revizuirile viitoare ale registrului de transparență să fie transparente, să implice pe deplin comisiile competente ale Parlamentului și să permită participarea societății civile.